Monsieur le Président, l'internet doit être un espace de liberté, respectueux du droit à l'information et de la liberté d'expression, mais il doit aussi respecter le droit à l'oubli, qui constitue un aspect fondamental du droit à la protection de la vie privée et des données à caractère personnel. Le droit à l'oubli a été consacré le 13 mai 2014 par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Il permet à toute personne lésée par une information publiée sur l'internet d'obliger l'exploitant du moteur de recherche concerné à la retirer lorsqu'un délai raisonnable d'exposition, de l'ordre de plusieurs années, est dépassé.

L'entreprise Google tente en effet d'y résister elle vient de publier, le 6 février 2015, un rapport qui remet en cause le droit à l'oubli. C'est pourquoi le forum sur la gouvernance de l'internet doit prendre le relais de la Cour. Il est notamment urgent de préciser trois points.